Aussi, avons nous intérêt à baser notre jugement sur des faits réels ayant fait l'objet d'un examen objectif.

C'est pourquoi j'aimerais demander à la Commission si elle ne pourrait pas demander à l'Agence européenne des droits fondamentaux de nous apporter un éclairage, non seulement aujourd'hui, mais chaque fois que nous sommes en présence de pareils cas de figure. Il serait incompréhensible, en effet, de voir l'Agence européenne habilitée à traiter les droits fondamentaux rester muette dès lors que lesdits droits sont manifestement violés.